Señor Presidente, yo quisiera decir algo que aquí no se ha dicho y es lo siguiente. Así como indica la Comisaria que esta es una directiva troncal para medio ambiente, que lleva veinticinco años funcionando, también es verdad que se ha aplicado de manera muy asimétrica y distinta en todos los países. Y, por tanto, una voluntad de esta nueva versión de la Directiva es corregir algunos aspectos y favorecer el mercado interior y fortalecerlo, al procurar implantar unos criterios únicos mínimos, que puedan ser aplicables en todos los países. Eso significa que algunos en este Parlamento han entendido que lo que había que hacer era volcar nuevas enmiendas que cargaran más la Directiva, cuando realmente, si cargamos demasiado la Directiva, a muchos países que la están aplicando bien les resultará absolutamente incómodo e imposible revisar toda la legislación que ya está funcionando. Es decir, tenemos que ser muy cautos, muy prudentes y tener mucho sentido común, buscando un fondo común aplicable a todos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho.

La participación popular es importante, pero no en todas las etapas, porque al final, entramos en un proceso que dura meses y años, cuando la propia Directiva, por sugerencia de la Comisión, reduce el tiempo en el que la administración tiene que entregar los informes.

Hay muchos países que se están negando, y nosotros precisamente estamos intentando poder llegar a dar el mandato, pero siempre y cuando se aprueben aquellas directrices que para nosotros son votaciones clave, entre las cuales están, por ejemplo, algunos detalles como el tema de los expertos acreditados que nosotros proponemos que sean expertos competentes, y otros como la retroactividad, que nosotros consideramos que no es justa y no es legal. Dicho esto, entiendo que nuestra voluntad es la de llegar a un pacto, nuestra voluntad es seguir adelante, nuestra voluntad es apoyar y eliminar asimetrías, pero también hacer más fácil el sistema.